Siendo España y el Reino Unido Estados miembros ejemplarmente democráticos, es intolerable que persista, en el siglo XXI, la ocupación británica del peñón. Ninguna ocupación de un país soberano por otro es aceptable en Derecho. Tampoco es de recibo, por supuesto, la ocupación del norte de Chipre contra la integridad territorial chipriota, territorio que he visitado recientemente.